Spre deosebire de alte regiuni ale lumii, Uniunea Europeană înțelege și își asumă un rol de pionierat în lupta împotriva schimbărilor climatice. În același timp, participarea numeroasă la reuniunea de la Copenhaga îmi trezește speranța că demersul unui asemenea număr de aliați va avea, în cele din urmă, sorți de izbândă. Deși concluziile summitului nu au fost cele așteptate, eu cred că implicarea noastră la diferite niveluri va conduce la rezultatele dorite. Trebuie să promovăm mai mult programele de investiții în statele noastre, atât în energia regenerabilă, dar și în domenii cu implicații directe în schimbările climatice. Mă refer aici atât la proiecte mici, cum ar fi cele de asistență tehnică pentru energia locală, cât și la proiecte mari, cu acoperire regională, precum gestionarea selectivă și reciclarea deșeurilor sau reabilitarea și extinderea rețelelor și sistemelor de apă canalizare.